frú forseti ég þekki þetta mál vel ég hef fylgst með þessu máli frá upphafi og þetta mál er í rauninni ástæðan fyrir því að ég fór að skipta mér af stjórnmálum mér fannst mér misboðið að fylgjast með því hvernig ríkisstjórnin hélt á þessu máli og það var hæstvirtur fjármálaráðherra líka á sínum tíma hæstvirtur fjármálaráðherra hefur sagt mikið um þetta mál bæði hér í þinginu og í greinum í blöðum allt það sem hann hefur sagt um málið er þveröfugt við það sem hann heldur nú fram og maður veltir því fyrir sér hvað er að marka það sem hæstvirtur fjármálaráðherra hefur haldið fram í gegnum tíðina hverjar eru hinar raunverulegu skoðanir hans segir hann kannski bara það sem hann telur henta best við aðstæður sínar hverju sinni þetta mál hófst með beitingu hryðjuverkalaga gegn íslendingum ég hugsa að engin önnur þjóð alla vega ekki evrópuþjóð hefði látið slíkt yfir sig ganga íslendingar höfðu ekki ekki einu sinni fyrir því að mótmæla beitingu hryðjuverkalaganna ég veit ekki hvort þið hafið gert það enn hæstvirts utanríkisráðherra ég efast um það íslendingar létu í þessu máli kúga sig það hefur komið fram þrátt fyrir allar yfirlýsingarnar um að það yrði ekki gert í þessu máli hefur hvert klúðrið rekið annað það hefur alltaf legið fyrir hvað slíkt klúður mundi hafa í för með sér menn hafa séð næsta skref fyrir og núna núna er komið að langbesta klúðrinu eða svo vitnað sé í hæstvirtum fjármálaráðherra í grein sem hann skrifaði aðeins viku áður en hann varð ráðherra í ljósi þessa er mesta örlagastundin í icesave málinu í raun enn eftir enn er hægt að afstýra stórslysi fyrir íslenska þjóð taki tryggingarsjóðurinn hins vegar við skuldunum er ljóst að þá verður ekki aftur snúið þá hefur þjóðin endanlega verið skuldsett á grundvelli pólitískra þvingunarskilmála sem ríkisstjórnin hafði ekki dug í sér til að standa gegn stjórnarseta sjálfstæðisflokks og samfylkingar er því að reynast þjóðinni dýrkeypt hvað sem stjórnarsetu vinstri grænna og samfylkingarinnar nú er verið að ganga frá þessum endahnúti verið að taka á þjóðina skuldbindingar sem á henni voru ekki lentar þessi miklu áföll sem yfir íslendinga hafa riðið í efnahagsmálum eru stærri heldur en nokkur önnur þjóð hefur þurft að glíma við alveg frá heimskreppunni miklu það liggur fyrir en þetta lendir ekki á þjóðinni af fullum þunga fyrr en frá þessu samkomulagi verður gengið hæstvirtur fjármálaráðherra er margbúinn að vara við þessu samkomulagi hver er breytingin frá því í öllum þessum viðvörunum ráðherrans sem hér liggja fyrir hún hefur ekki komið fram er það vegna þess að verið er að þvinga okkur líklega líklega hefur það einhver áhrif að

en taldi það fráleitt að íslenska þjóðin léti slíkt yfir sig ganga fram að þessu rök stjórnarinnar fyrir þessu samkomulagi eru fyrir neðan allar hellur ekki boðleg að halda því fram að það að taka á sig gríðarlegar skuldbindingar skuldbindingar upp á hundruð milljarða króna í erlendri mynt muni styrkja gengi íslensku krónunnar er fráleitt ég veit ekki hvort er verra að ríkisstjórnin haldi þetta í raun og við séum þá með ríkisstjórn hér við stjórnvölinn í verstu efnahagskrísu sem nokkur þjóð hefur staðið frammi fyrir þá í heimskreppunni miklu ríkisstjórn sem skilur ekki grunnatriði efnahagsmála eða það að ríkisstjórnin sé að blekkja viljandi ljúga að fólki hæstvirtur ráðherra blekkti þingið fyrir ekki svo mörgum dögum síðan ég spurði hann að því hver staða þessa máls væri hélt því fram að formlegar samningaviðræður væru ekki einu sinni byrjaðar þrátt fyrir að ég spyrði ráðherrann þessarar spurningar vegna þess að fólk vissi það hér í þinginu að verið væri að ganga frá samkomulaginu hæstvirtur ráðherra hefur haldið ýmsu fram um þetta mál ekkert af því fæst nú staðist hverju eigum við að trúa verðum við ekki að minnsta kosti gera kröfu um það að fá þær upplýsingar sem ráðherrann byggir ákvörðun sína á við vitum á hverju samfylkingin byggir afstöðu sína eins og ég nefndi áðan þá hef ég margreynt að koma að þessu máli á fyrri stigum þingmenn samfylkingarinnar vildu ekki einu sinni hlusta á lagaleg rök í málinu þeir vildu ekki heyra lagaleg rök hvað þá að þeir leituðu eftir því sjálfir erlendir lögmenn eins og hæstvirtur utanríkisráðherra nefndi hafa tjáð sig um þetta mál og

á þessu sviði þessu litu þeir fram hjá af einhverjum ástæðum sem þinginu hafa ekki verið kynntar og þjóðinni hafa ekki verið kynntar heldur

en eftir sjö ár felur í sér einn meiri vanþekkingu á efnahagsmálum heldur en það sem ég nefndi áðan um gengi krónunnar trúir ríkisstjórnin því virkilega að skuldbindingar sem koma ekki til fyrr en eftir sjö ár hafi ekki áhrif á lánshæfismat ríkisins telur ríkisstjórnin að fyrirtæki sem meta lánshæfi líti bara fram hjá því sem á að gerast eftir nokkur ár og trúir ríkisstjórnin því líka sem

sér að halda fram slíkum málflutningi í þessu stærsta efnahagslega hagsmunamáli þjóðarinnar nú verður stjórnin að sýna fram á á hverju þessi ákvörðun byggir og ég er dálítið hræddur um að þá muni koma í ljós að hún byggir annars vegar á því að samfylkingin vill ekki rugga bátnum gagnvart vinum sínum í útlöndum og byggja á því að vinstri grænir vilji umfram allt halda völdum og það sem gerist eftir sjö ár það varði ekki hæstvirtur fjármálaráðherra steingrím j sigfússon þá verði hann væntanlega kominn í aðra vinnu eða farinn að gera eitthvað allt annað heldur en að vera fjármálaráðherra og þar af leiðandi já við skulum vona það hæstvirtur utanríkisráðherra þar af leiðandi sé þetta ekki hans vandamál við skulum svo sannarlega vona að sú verði ekki raunin hæstvirts utanríkisráðherra miðað við það hvernig á þessu máli hefur verið tekið og miðað við það sem er að marka það sem hæstvirtur fjármálaráðherra hefur sagt á síðustu vikum og síðustu mánuðum í þessu máli en það er mikill misskilningur ef menn halda það að með því að gefa svona algjörlega eftir í þessu máli leggjast flatir séu þeir að koma í veg fyrir að þeir einangrist í alþjóðasamfélaginu eins og hræðsluáróðurinn hljómar hvaða ríki eru það sem einangrast í

þessa mánuði að ef hún gefur eftir eina ferðina enn ef hún lúffar núna þá muni vinir hennar verða miklu þægilegri og miklu betri við hana í framtíðinni þeir hljóti að sjá að sér þetta er þrælslund þetta er það hugarfar sem fórnarlömb sem láta ofbeldi yfir sig ganga aftur og aftur festast í að trúa því að næst verði þetta öðruvísi ef þessi þjóð vill vera virkur þátttakandi í alþjóðasamfélaginu í samfélagi þjóðanna og geta tekið þar þátt vill að ungt fólk sem hér er að alast upp og mennta sig geti starfað á íslandi að ísland verði samkeppnishæft þá skrifa menn ekki undir svona samning þessi samningur teflir sjálfstæði íslensku þjóðarinnar í hættu

stóra kaldhæðnin í þessu máli sú að það sem er að gerast hérna er nákvæmlega það sama og landsbankinn gerði þegar hann stofnaði þessa icesave reikninga landsbankinn var kominn í vandræði hann átti erfitt með að fjármagna sig hann greip þá til þess örþrifaráðs að taka gríðarlega mikil lán í þeirri von að ástandið mundi lagast þannig að eignasafn bankans mundi verða verðmætara og bankinn gæti staðið undir þessum lántökum hvað gerðist svo eignasafnið varð ekkert verðmætara ástandið hélt áfram að versna og fyrir vikið varð bankinn og þjóðin öll í miklu miklu verri stöðu heldur en þörf var á nú ætlar þessi ríkisstjórn að setja íslensku þjóðina í sömu stöðu og landsbankinn setti sig í með því að skuldbinda allan íslenskan almenning taka að láni meira í þeirri von að ástandið mundi lagast svo mikið og eignasafnið muni hækka í verði að við getum borgað þetta allt upp einhvern tímann í framtíðinni þetta er óábyrgt þetta er versti samningur sem íslensk ríkisstjórn hefur nokkurn tímann hugleitt að skrifa undir þennan samning má ekki staðfesta